Economiile statelor membre înregistrează un declin semnificativ, IMM urile se desființează, iar angajații își pierd locurile de muncă. Am transmis dlui Președinte Barroso, împreună cu alți colegi, o scrisoare cu privire la situația angajaților din industria metalurgică din România și Franța, care intră în șomaj tehnic cu plata a 70 din valoarea salariului, și am cerut regândirea condițiilor de acces la Fondul Social European și la Fondul European pentru Adaptare la Globalizare, pentru a i sprijini mai mult pe angajații ce sunt grav afectați de criza economică și de pierderea locurilor de muncă. Uniunea Europeană are nevoie de dezvoltare economică, cetățenii europeni au nevoie de locuri de muncă și de salarii decente.